Za nami sześćdziesiąt lat budowania tej jedności w różnorodności i mamy w tym zakresie ogromne, wspaniałe sukcesy, ale gdzieś na horyzoncie słychać głosy burzy.

To wszystko powoduje, iż powinniśmy jeszcze bardziej pochylić się nad normami, które dotyczą ochrony tych, którzy są słabsi, tych, którzy są w mniejszości. Nie wnikając teraz w dokument, bo czasu mało, chcę powiedzieć, że jednej rzeczy mi tam brakuje, a więc dużego nacisku na podnoszenie świadomości społecznej i edukację.